Secondo noi il modo per garantirlo e per renderlo sicuro, per mantenerlo nel tempo, è fare in modo che la risorsa che garantisce che questo settore stia in piedi venga mantenuta sana, e quindi ovviamente mantenere sani gli ecosistemi e gli stock ittici che stanno alla base del settore della pesca. Per questo, secondo noi, il FEAMP dovrebbe come prima cosa aiutare verso il raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Politica comune della pesca che abbiamo in piedi ormai da sei anni e che, in gran parte, non ha raggiunto e non sta raggiungendo i suoi obiettivi. Nel testo rimangono anche degli elementi, a mio avviso, a nostro avviso, che fanno pensare che si possa comunque aumentare la capacità di pesca in tempi in cui, come sappiamo, nel nordest dei nostri mari abbiamo oltre il 40 degli stock ittici sovrasfruttati e nel Mediterraneo, purtroppo ne parleremo dopo ben oltre l'80